Kukan, pour l'excellence de son travail. Le rapport a su prendre en compte l'avis de la commission FEMM, et je le remercie. Tout d'abord, je crois qu'il faut se féliciter de la fermeté du tout premier paragraphe du rapport. Les droits de l'homme sont au cœur des relations de l'Union avec l'ensemble des pays tiers, y compris les partenaires stratégiques.

Ensuite, la politique de l'Union en matière de droits de l'homme doit continuer à mettre l'accent sur la lutte contre l'impunité, notamment s'agissant des violences sexuelles, surtout quand elles sont utilisées comme une arme de guerre. Nous savons que c'est le cas, en ce moment même, dans plusieurs régions du monde.

Ces points donnent sa valeur ajoutée à la politique européenne des droits de l'homme et je me réjouis que le rapport les renforce.